það á að veita meira fjármagni til þróunarsamvinnu það skiptir máli en það skiptir eiginlega meira máli að stefnan sé í lagi og markmiðin líka auðvitað er hún ekki unnin öðruvísi en í samráði við alla stjórnmálaflokka og í almennilegum vinnubrögðum og samskiptum hér á hinu háa alþingi hvort sem það er í þessum sal eða í vinnu þingnefnda

tólf árin vitum nákvæmlega hvernig þessi meiri hluti hefur unnið og hvort hann hlustar á tillögur þeirra sem eru í stjórnarandstöðu eða ekki eða með hvaða hætti það er meðhöndlað hér í þinglegum störfum það er kannski ekki endilega við